à la torture et aux détentions arbitraires, il est temps de mettre la Chine face à ses responsabilités. Nous devons engager la Chine publiquement sur la question du Tibet, tout en exerçant une pression constante au plus haut niveau politique.